Afrika je v krču, Bližnji vzhod, Evropa je v krču. Na stotisoče obupanih ljudi danes beži na evropska tla. Še vedno smo pretreseni zaradi brutalnih napadov v Parizu, novih groženj s terorizmom. Če se ne bomo odzvali skupaj, če se bomo predali strahu in začeli ograjevati z zidovi, to ne bo obvarovalo nikogar. Države so na zunanji meji Unije zgradile že več kot 235 km ograj, več kot 175 milijonov evrov smo plačali. To ni ustavilo ljudi, to jih je samo preusmerilo na druge poti, balkansko pot, kjer situacija danes vre! Prav danes se na pobudo Slovenije in Hrvaške v Zagrebu sestajajo voditelji držav Zahodnega Balkana. Voditelji Unije so v zadnjih tednih sprejeli vrsto ukrepov, tudi v Valetti, zbiranje sredstev za nujno pomoč, vzpostavljanje varnih in pravnih poti do Evrope, premeščanje, registracija ljudi. A kje so danes ta obljubljena dejanja? Kaos na naših mejah je vsak dan večji. Mnoge države, tudi moja Slovenija, čutijo, da so prepuščene same sebi. Skrbi me, ker večina mojih sodržavljanov danes verjame, da so ograje prava rešitev. Evropejci izgubljajo zaupanje. Države si ne zaupajo več, odgovornost prelagamo drug na drugega. Ceno bomo nazadnje plačali vsi. Begunska in migrantska kriza je izjemen izziv za Unijo, a je daleč od tega, da bi predstavljala grožnjo njenemu obstoju. Če bi znali upravljati s priseljevanjem, bi znali tudi identificirati varnostne grožnje, preden do njih sploh pride. Če ne bomo znali, bodo države nadaljevale politiko lastnih ukrepov, ki namesto v integracijo vodijo v zelo nevarno izolacijo. Potem bo Schengen resno ogrožen. Evropo prihodnosti čaka še večji izziv integracije ljudi v našo družbo, ki so in bodo ostali na evropskih tleh, in ne želimo si ustvariti nove getoizacije, od koder danes izvirajo problemi radikalizacije mladih, kjer narašča nasilni ekstremizem. Priporočam ogled filma Sredozemlje, ki je bil včeraj med finalisti

Italijanski predsednik Mattarela je danes tu dejal nobena država se ne bo mogla spopasti sama ne glede na to, kako ponosna ali močna je. In strinjam se z njim.